Global wird in Europa die Zahl der Älteren bis 2060 auf 151 Millionen steigen. Aktives Altern und eine zumindest gewisse Unabhängigkeit sind unbedingt zu fördern, ebenso die frühe Diagnose und Prävention von altersspezifischen Erkrankungen und besonders natürlich die Versorgung unserer Senioren und Seniorinnen. Im ländlichen Raum bemerken wir bereits durch die ansteigende Urbanisierung, dass die Versorgung älterer Menschen und die Unterstützung der Angehörigen sehr problematisch ist. Ich habe es schon vielfach gesagt, ich möchte es noch einmal wiederholen Wir müssen jetzt die Vorsorge für diese Bevölkerungsgruppe treffen. Denn die angesprochenen Probleme werden uns, wenn wir untätig sind, schlicht über den Kopf wachsen. Sparen am falschen Platz ist hier sicher nicht angesagt, und es liegt an uns, jetzt die entsprechenden Initiativen und Vorkehrungen zu treffen.